Monsieur le Président, chers collègues, le 4 novembre, le Parlement a arraché, face au Conseil, la garantie que toute restriction d'accès à l'internet ne pourra se faire sans respecter certaines conditions procédure préalable, équitable et impartiale, garantie du principe de la présomption d'innocence et du respect de la vie privée, respect de la convention européenne des droits de l'homme. Cet accord est un premier pas vers une meilleure protection des citoyens face aux velléités grandissantes de certains États et opérateurs privés de banaliser le principe de riposte graduée, de fichage et de contrôle des échanges numériques sur le Net.

Cela est contraire à la stratégie de Lisbonne et porte atteinte aux droits fondamentaux et valeurs de l'Union. En tant que seule institution communautaire directement élue par les citoyens, pour protéger leur intérêt, le Parlement a aujourd'hui le devoir moral et politique de se saisir de cette question pour définir les droits et devoirs des internautes afin de garantir leur liberté numérique et leur accès au savoir. Nous voterons pour ce texte mais nous veillerons à ce que nous allions plus loin dès demain.